fjögur sem er ellefu hundruð fjörutíu og sex mál en um er að ræða frumvarp um breytingu á lögum númer fjörutíu og þrjú nítján hundruð níutíu og átta um stofnun hlutafélags um síldarútvegsnefnd og stofnun sjóða í þágu síldarútvegsins sem fjallar um ráðstöfun fjár úr sjóði samkvæmt áttundu grein laganna svokölluðum síldarrannsóknasjóði frumvarp þetta er samið að tilhlutan sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra á grundvelli tillagna frá hafrannsóknastofnun í bréfi til atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytisins dagsettu átjánda júní tvö þúsund og þrettán og minnisblaði dagsettu tuttugasta og þriðja september tvö þúsund og þrettán

viðbragðsáætlunar síldardauðinn í kolgrafafirði hefur valdið töluverðum kostnaði hjá hafrannsóknastofnun einkum vegna vöktunar í kolgrafafirði auk þess hefur verið ákveðið að fara í sérstakar straummælingar í og við kolgrafafjörð til að rannsaka enn frekar mögulegar skýringar og koma með tillögur sem gætu fyrirbyggt að slíkt endurtaki sig stofnunin hefur óskað eftir sérstökum aukafjárveitingum til að greiða fyrir þann kostnað á árinu tvö þúsund og þrettán beinn heildarkostnaður vegna síldardauða kolgrafafjarðar er nú áætlaður þrjátíu og fjórar milljónir króna kostnaður hafrannsóknastofnunar gert

áðurnefndum síldarrannsóknasjóði sem starfar samkvæmt lögum númer fjörutíu og átta nítján hundruð níutíu og átta

nemur vöxtum það er að eigið fé hans haldist stöðugt sú heimild nemur nú þrettán milljónum króna til þess að mögulegt sé að greiða þrjátíu og einnar milljón króna kostnað þarf því lagabreytingu með frumvarpi þessu er lagt til að heimild fáist til hærri útgreiðslna í eitt ár það er á árinu tvö þúsund og þrettán sundurliðaður heildarkostnaður kemur fram í greinargerð með frumvarpinu með vísan til framanritaðs er því lagt til að lögfest verði tímabundið ákvæði til bráðabirgða um að heimilt sé að greiða á árinu tvö þúsund og þrettán hærri fjárhæð úr síldarrannsóknasjóði en heimilt er að greiða samkvæmt áttundu grein laga númer fjörutíu og þrjú nítján hundruð níutíu og átta en eftir það verði að vera uppfyllt ákvæði um eigið fé sjóðsins á fylgiskjali með frumvarpi þessu er að finna kostnaðarumsögn fjármála og efnahagsráðuneytisins um frumvarpið ég vil að öðru leyti til greinargerðar þeirrar er fylgir frumvarpinu en þar er ítarlega fjallað um og gerð grein fyrir efni þess að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar atvinnuveganefndar